Spoštovani! V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je položaj gasilca kljub številnim obljubam države, da bo uredila status tako, poklicnih kot prostovoljnih gasilcev, še daleč od želenega cilja in še zelo daleč od tega, kot bi si ga želeli gasilci. Prav tako se v Slovenski demokratski stranki zavedamo izjemne pomembnosti delovanja gasilstva v naši družbi, še ko jih potrebujemo, pa naj bodo to naravne ujme, požari, prometne nesreče, varovanje našega premoženja pred požarom in seveda še bi lahko našteval. Posebej želim poudariti, da so gasilke in gasilci tisti, ki požrtvovalno skrbijo, da je tudi v naših najtežjih trenutkih varno tisto, kar je najdragocenejše, in to je življenje ljudi. Zato bi se morali vsi v politiki zavedati, da smo dolžni z maksimalno skrbnostjo prisluhniti gasilkam in gasilcem, jih slišati, jim pomagati, ko gre za ureditev njihovega, njihovega statusa, ko nas opozarjajo na tehnične pomanjkljivosti, ko nas opozarjajo na slabo in izrabljeno opremo, in tako dalje. Vendar pa se po navadi konča pri besedah. V Slovenski demokratski stranki smo prav, smo prav zato pripravili Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki zasleduje prav tiste spremembe, ki bodo, če bodo danes dobili, dobil, če bo danes dobil zeleno luč, za nadaljevanje parlamentarnega postopka, podpora pri delovanju gasilske službe. S predlogom zakona se dopolnjuje status operativnega gasilca, in sicer se določa, da je status operativnega prostovoljnega gasilca odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu znižajo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave. Določa se, da se zaradi narave dela gasilcev, ki so pri naravnih nesrečah vedno prvi in pri svojem delu tvegajo svoja življenja, da bi pomagali drugim, zagotavlja sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in tudi sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev. S predlogom zakona se prav tako določa, da Republika Slovenija zagotovi prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja operativnih nalog gasilstva tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Sprašujem vse parlamentarne stranke v tej sestavi, ali je to, kar smo zapisali v zakonu, preveč. Ali si upa kdo izmed poslank in poslancev koalicijskih strank reči, da v Slovenski demokratski stranki za operativne gasilce zahtevamo preveč. Jaz sem prepričan, da se vsi, ki sedimo v tej dvorani, še kako dobro zavedamo svoje odgovornosti do gasilk in gasilcev, še posebej, ko se vrnemo v svoje občine in gasilska društva, na njihove občne zbore, kjer nas radi povprašajo, kaj pa smo politiki storili za izboljšanje gasilstva v naši družbi nasploh. Zato prosim in pozivam vse vas, drage poslanke in poslanci, da storimo to, kar nam narekuje vest in odgovornost, in da danes podpremo ta predlog zakona.